Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na peti nujni seji četrtega decembra letošnjega leta kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakonja, zakona o revidiranju, ki ga je državnem zboru v obravnavo in sprejetje predložila vlada. Kolegij predsednika državnega zbora je na svoji šestnajsti seji sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor je prejel naslednja dodatna gradiva: mnenje zakonodajno-pravne službe, dopis Gospodarske zbornice Slovenije in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s stodevetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine koalicije, amandmaje k šestindvajsetim členom zakona in poslanska skupina Slovenske demokratske stranke amandmaja k dvema členoma zakona. Seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki ministrstva za finance, državnega sveta, Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenskega inštituta za revizijo in zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na ministrstvu za finance pojasnila ključne cilje in rešitve predloga zakona ter povedalo, povedala, da je potrebno predlog zakona čim prej sprejeti zaradi zamude pri prenosu direktive dva tisoč štirinajst skozi šestinpetdeset Evropske unije. V nadaljevanju je tudi podrobno pojasnila, zakaj je do zamude pri prenosu direktive prišlo. Predstavnica zakonodajno-pravne službe je iz svojega pisnega mnenja opozorila na tri splošne pripombe glede obsega sprememb in dopolnitev, na njihovo preobsežnost, na uporabo nomotehnike in na problematiko pomanjkljivega sodnega varstva. Opozorila je tudi na pripombe, ki so sicer popravljene z vloženimi amandmaji, ter opozorila, da zdaj za nekatere člene opozorila še ostajajo. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predstavil pisno mnenje komisije ter povedal, da komisija predloga zakona ne podpira. Direktorica Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je uvodoma pojasnila razloge glede nujnosti sprejetja predloga zakona. Pojasnila je vlogo agencije in problematiko neustrezne pravne podlage glede nadomestil za nadzor, ki ga agencija izvaja. Povedala je, da je Republika Slovenija edina država članica Evropske unije, ki še te direktive ni prenesla v svojo zakonodajo. Menila je, da je cilj predloga zakona izboljšanje kakovosti storitev agencije in izboljšanje zaupanja uporabnikov storitev. Direktor Slovenskega inštituta za revizijo je uvodoma prav tako pojasnil stališče do predloga zakona ter poudaril, da predlog zakona ureja tudi druga področja in da ne gre samo za prenos direktive. Omenil je pomanjkanje pravne varnosti ter opozoril na posledice, saj Slovenski inštitut za revizijo po sprejetju zakona naj ne bi imel pristojnosti glede revizij , kar naj bi imelo tudi mednarodne posledice. V razpravi je bilo s strani članov odbora opozorjeno na nedopustno zamudo pri prenosu direktive in na to vezane finančne posledice, na obsežne spremembe v noveli, na nepreglednost in neustreznost predloga zakona. Opozorili so tudi na dejstvo, da se zakon sprejema po nujnem postopku in da predlog zakona ni usklajen z vsemi deležniki. Predlog zakona po mnenju nekaterih članov odbora predvideva preobsežne spremembe za novelo in bi zato moral biti pripravljen novi zakon. Nasprotno pa so nekateri drugi člani odbora menili, da je potrebno predlog zakona sprejeti, saj je določene spremembe potrebno podpreti, predvsem pa, da finančna kazen, ki jo plačuje Slovenija, ni zanemarljiva. Menili so, da je to podrečje področje potrebno čim prej urediti. Državna sekretarka ministrstva za finance je v razpravi podala dodatna pojasnila in odgovarjala na vprašanja poslancev. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vse vložene amandmaje, tako amandmaje poslanskih skupin koalicije kot amandmaja poslanske skupine SDS in vse amandmaje sprejel. Ob koncu razprave je odbor na predlog člana odbora, poslanca Marka Pogačnika, glasoval o predlogu sklepa, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revidiranju ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor sklepa ni sprejel s sedmimi glasovi za in devetimi glasovi proti. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.